herra forseti ég hef ekkert skipt um skoðun í því að ef hér ríkir eðlilegt samstarfsandrúmsloft þó sú hefð getur þróast með farsælum hætti geti stjórnarandstaðan átt meiri ítök í forustu þingsins og formennsku í þingnefndum í bland við stjórnarliða

upp úr nítján hundruð níutíu og níu við buðum til að mynda framsóknarflokknum bæði formennsku í þingnefndum og jafnvel forseta þingsins þegar minnihlutastjórnin var mynduð fyrsta febrúar tvö þúsund og níu en framsókn hafði ekki áhuga og afþakkaði það það hefur ekki endilega verið þannig að stjórnarandstaðan hafi alltaf sjálf verið viljug til að fá slíkt hlutverk með höndum þannig að veldur hver á heldur um þetta þurfa menn náttúrlega að ná saman það þurfa báðir aðilar að vilja stefna að því sem þar er unnið að